Pane předsedající, pane komisaři, Evropská unie je založena na úctě k lidským právům, k důstojnosti každého jednotlivce a je potřeba neustále dávat najevo, že to není žádná fráze, že to jsou hodnoty, které budeme bránit, když je to třeba. Chtěl bych poukázat na jeden případ porušování práv občanů Evropské unie. Je to případ českého humanitárního pracovníka Petra Ježka, který byl tento víkend odsouzen k více než 20 letům vězení na základě vykonstruovaného obvinění z protistátní činnosti a špionáže. Pokud vezmeme v úvahu podmínky v súdánských věznicích, rovná se takový trest prakticky trestu smrti. Evropa jako celek se musí spojit a vyvinout dostatečný nátlak na Súdán, aby byl Petr Ježek co možná nejdříve osvobozen.